Vo vážnych dopravných nehodách má každá minúta, ba dokonca každá sekunda do príchodu záchrannej služby ku zraneným cenu zlata. Zavedenie systému e call je možnosťou, že záchranné zdravotné služby budú o nehode okamžite informované a pohotovo navigované na presné miesto nehody, čo prispeje k predchádzaniu zbytočných strát na životoch na európskych cestách. Prirodzene, aby bol systém skutočne funkčný a spoľahlivý, musia byť jeho minimálne atribúty v celej EÚ štandardizované, interoperabilné a prístupné všetkým. Verím, že občania budú môcť začať používať tento systém už v blízkej budúcnosti, čo prispeje k ich bezpečnosti a cestnej doprave.